una gigantesca opera di redistribuzione dal basso verso l'alto, dove i ricchi sono diventati sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Adesso ci vengono a raccontare che le cose sono cambiate, che hanno capito di aver sbagliato, ma è troppo tardi! Noi non daremo la fiducia a Christine Lagarde. Aspettiamo prima di vedere che i cambiamenti siano reali e dopo, forse, ne possiamo riparlare.